fór nú inn í það hér í upphafi ræðu sinnar þá umræðu sem hér er búin að vera um hvort kapitalismen sé vandamálið í alþjóðasamskiptum af því að það er nú farið að vitna hér í umræður á norðurlandaráðsþinginu í dag og háttvirtur þingmaður guðfríði lilju grétarsdóttur hér fyrr ég held einmitt að eina leiðin til þess að tryggja sjálfbæra þróun sé að þróa markaðshegðun fyrirtækja með þeim hætti í gegnum alþjóðalög og alþjóðarétt og frumkvæði réttsýnna þjóða eins og okkar á þann veg að allir vinni saman því kapitalismen er nefnilega ekki þannig að einn þurfi eða tapa ef annar græðir það eru fyrir því mýmörg dæmi og góð hagfræðileg rök að það geta allir grætt það er úreltur skilningur að kapítalismanum að einn þurfi að tapa ef annar græðir ég held þess vegna að varðandi þetta tiltekna atriði að þá sé mjög mikilvægt að við horfumst í augu við það að eina leiðin til að tryggja sjálfbæra þróun hún hlýtur að vera að aga viðskiptalífið þannig að viðskiptalífið vinni með sama hætti á alþjóðavettvangi eins og við höfum komið því fyrir að viðskiptalífið vinnur hér til dæmis á norðurlöndunum og í þeim ríkjum sem við viljum helst bera okkur saman við hér í okkar nágrenni það er að